Señora Presidenta, señora Comisaria, con la aprobación de este informe estamos cumpliendo tres objetivos Primero ratificamos los 95 gramos de CO

Segundo el parámetro huella va a ser estudiado por la Comisión como una posible variable de medición, y Tercero se proporciona información más real a los usuarios sobre el consumo y las emisiones de sus vehículos a través de los nuevos tipos de ensayo. Desde la Comisión de Transportes nos hubiera gustado que este acuerdo, también, incluyera un nuevo objetivo post 2020, pero no ha podido ser. En cualquier caso, puedo decir que estamos bastante satisfechos con los resultados de esta negociación, porque con este compromiso vamos a fomentar la investigación y la innovación en el sector del automóvil vamos a promover el crecimiento y el empleo a la vez que vamos a ser más respetuosos con el medio ambiente. En definitiva, vamos a mejorar la competitividad de la industria europea a la vez que reducimos la contaminación y disminuimos las costosas importaciones de petróleo.